Voorzitter, ik stel vast dat er tussen de EU en Rusland veel betrekkingen zijn. Rusland is onze grootste buur en met buren heb je normaal gesproken een goede relatie. Wij hebben in Nederland het spreekwoord Beter een goede buur dan een verre vriend

Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de strategische partnerschaps en samenwerkingsovereenkomst. Er worden geen echte onderhandelingen meer gevoerd, want Rusland is eigenlijk alleen maar geïnteresseerd in visafacilitering en goede afspraken die voor Rusland voordelig zijn op het gebied van energie. Collega Swoboda en wij allen willen dat dossier van die partnerschapsovereenkomst vlot trekken. Maar dan moeten wij ons ook hier als Parlement, maar ook als Europese Commissie, niet aan het lijntje laten houden. Dat betekent dat het verdrag kort moet zijn en er eigenlijk maar één woord in zou moeten staan en dat is wederkerigheid.

De wijze waarop de oppositie de mond wordt gesnoerd, de wijze waarop het werk van het maatschappelijk middenveld wordt bemoeilijkt, is ook voor de economische en maatschappelijke ontwikkeling van Rusland zelf heel slecht.